Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho qui il tempo di rispondere a certo revisionismo cialtrone, che ho sentito in alcuni interventi. D'altro canto la stessa festa dell'Unione europea si celebra il 9 maggio, dimenticando che quello è anche il giorno della vittoria sul nazifascismo da parte dell'Armata Rossa e lo dico rigettando con forza ogni idea autoritaria di socialismo di comunismo. Voglio soltanto dire che sono orgogliosa di aver contribuito all'approvazione, in quest'Aula, di una risoluzione che mette a bando tutte le organizzazioni neofasciste, di aver contribuito con una denuncia a far sì che oltre 25 neofascisti fossero arrestati a Bari. Voglio dire che oggi però, noi dobbiamo riandare, come ci insegna a fare Hannah Arendt, alle origini del totalitarismo, a quel processo di disumanizzazione che stiamo ripercorrendo anche in Italia e anche in Europa. Quando 49 persone si lasciano in mare, senza considerarle persone, quando si pubblica il video dell'arresto di una persona, come nel caso di Cesare Battisti, siamo di fronte a quella disumanizzazione